Deși ne am fi dorit să avansăm mai mult cu aceste dosare, vreau să mulțumesc Președinției cipriote pentru întâlnirile tehnice pe care le am avut, fără de care nu am fi ajuns în acest nivel avansat cu aceste dosare. Mulțumind Președinției cipriote pentru cooperarea pe care am avut o, sunt convinsă că, în următoarele șase luni, vom reuși să finalizăm aceste dosare.